Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren!

Das Eine ist die Voraussetzung für das Andere. Das Zweite ist Wir müssen natürlich aus den Erfahrungen lernen und uns überlegen, was wir besser machen können und welche ergänzenden Annahmen wir beim nächsten Stresstest vorzunehmen haben. Und zum Dritten Der Stresstest ist nicht abgeschlossen.

noch nicht vollständig erfüllen.